und Sie wollen mit 1500 Beamten die Grenzen Europas sichern, den Terrorismus bekämpfen und Illegale zurückführen! Wie soll das gehen? Die beste Grenzsicherung wurde bis jetzt dadurch bewiesen, dass die Nationalstaaten dazu gegriffen haben, ihre eigenen Grenzen wieder zu sichern. Aber mit 1500 Beamten in ganz Europa werden Sie Schengen nicht halten können.